Wir erhöhen ja auch die Steuern dort, wo wir

Wie können wir in den Betrieben das Risikokapital so erhöhen, dass neue Beschäftigung möglich wird?